Herr Präsident, meine Damen und Herren Abgeordnete, Damen und Herren!

In manchen Wortmeldungen wurden Probleme genannt, die zutreffen. Mit dieser Verordnung können wir nicht alle Probleme lösen, aber sie ist ein großer Fortschritt auf dem Weg zu einem fairen Wettbewerb im Interesse der Luftfahrtunternehmen, die in der EU ihren Sitz haben, und auch im Interesse derer, die von außerhalb an diesem Wettbewerb teilnehmen wollen, aber die gleichen Regeln beachten sollten, und letztendlich auch im Interesse von Passagieren, nämlich von Bürgern, von Verbrauchern, die auf dieser Grundlage günstige Preise für eine gute Leistung unter verschiedenen Mitbewerbern aussuchen und entsprechend buchen können. Ein klares Votum des Parlaments wird den Prozess zum Ergebnis bringen. Es bleibt für meine Kollegin Bulc, für die Kommission, für Sie im Bereich einer Vollendung eines Luftfahrtmarkts von morgen viel zu tun.